egy szót sem beszélt Izrael államnak a rendkívül durva emberijogi jogsértéseiről, többek között a Gáza elleni gyalázatos támadásról, az úgynevezett biztonsági falról, aminek semmi köze a biztonsághoz, mindazokról az emberijogi jogsértésekről, amelyeket az ENSZ és számos más szervezet és emberijogi csoport elítélt.